Señor Presidente, la legitimidad de los sistemas políticos, o de los proyectos políticos, se fundamenta en los resultados que proporcionan para mejorar la vida diaria y las expectativas de los ciudadanos, y también en los valores a los que se adhieren esos ciudadanos, valores que marcan la identidad

Sabemos que, en estos momentos, la Unión Europea no está proporcionando a sus ciudadanos buenos resultados en términos de crecimiento, en términos de empleo, en términos de políticas públicas.

Porque la Unión Europea es un proyecto político basado en la libertad, basado en la solidaridad, basado en el respeto de los derechos de esos ciudadanos, y el valor fundamental es el sentido de pertenencia, el saberse parte de un proyecto territorial y político común. Pronto se celebrarán tres años desde la aprobación del Programa de Acción de Estocolmo, y se ha avanzado mucho. Han hecho referencia a ello tanto el Comisario como la ministra del Consejo. Pero yo querría señalar tres campos en los cuales hay problemas el primero de ellos, la libre circulación.

Pero eso es posible porque hace muy poco tiempo no ha cruzado Europa para ir de Alemania a Dinamarca, porque allí habría tenido un freno, o porque no es un ciudadano del este de Europa que va al Reino Unido, porque también allí habría tenido un freno a la libertad de movimientos.

Tenemos sin resolver la cuestión del acceso a los documentos, y en este mismo Pleno se ha presentado una pregunta oral sobre el bloqueo que se está produciendo. El tercero, protección de los derechos de los ciudadanos. La Comisión ha concluido la negociación con el Consejo de Europa relativa al Convenio. Animo al Consejo a que, una vez dispongamos del dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, concluyamos este proceso y protejamos mejor los derechos de los ciudadanos.